Hvala lepa. Zdaj, na terenu to zveni zelo lepo. Ampak na terenu pa to pomeni - če ni vojske, ni ni centra. In, Postojnčani in Postojnčanke in prebivalci okoliških občin so siti, tev teh vojaških aktivnosti, preletavanja letal, omejevanja gibanja. Siti so, da vojska, s svojimi aktivnostmi ogroža vire pitne vode v zajetju, zajetju Gmajne. Siti so - to ste sami omenili, da MORS od dva dvanajst naprej ni plačeval nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in da se je to, - zdaj, številka nabrala ena do ena cela tri milijona. Gasilsko-reševalni center je bil zgrajen z namenom učinkovitega reševanja. In gre za investicijo, ki je bistveno bolj pomembna od, nekih od nekih kampiranj v Latviji ali pa od nekih vojaških, vaj in ne vem kakšnega še povezovanja, ki - roko na srce - nima nima nobene zveze z obrambo in varnostjo varnostjo Slovenije. Ki na tej točki ni nikakor ni nikakor ogrožena. Ogrožena pa je varnost, - ogrožena ogroženo pa je zdravje, ogrožena je, narava, ogroženo je okolje v Postojni in okoliških občinah na Krasu bolj kot, kjerkoli drugje. Zato, - zaradi tega, spoštovani predsedujoči, državnem zboru predlagam, da opravimo širšo razpravo.